Teljesen egyetértettem Sógor képviselőtársammal és szeretném megkérdezni, hogy egyetértünk e abban is, hogy ezeknek a durva jogsértéseknek a kivizsgálásában, legyen az akár az USA által telepített CIA börtönök, akár a prizma, illetőleg egyéb jogsértések.